Ich kenne selber irakische Flüchtlinge in Österreich. Wenn der dänische Minister gestern für die Ratspräsidentschaft gemeint hat, man solle keinen Religionskonflikt daraus machen, dann ist das naiv. Es ist ein Religionskonflikt, und dieser Religionskonflikt bedroht die christlichen Brüder in diesen Ländern, und wir müssen daher wesentlich mehr für diese christlichen Gemeinden tun.